V oblasti bezpečnosti by výdaje na činnosti kontrarozvědky proto měly být také jednou z národních priorit, protože vliv na vnitřní záležitosti, včetně ovlivňování voleb, je současně i bezpečnostní hrozbou pro členské státy. Chci tady připomenout, že například Česká republika zřídila centrum proti terorismu a hybridním hrozbám za účelem mimo jiné také odhalovat dezinformační kampaně a já věřím, že se to České republice vyplatí. Nacházející volby do Evropského parlamentu budou testem naší odolnosti

Rusko bude podporovat protievropské dezinformační kampaně. Tato hybridní válka je v dnešním digitálním věku účinnější než násilí a musíme zde čelit vzděláváním ke kritickému myšlení, mediální gramotnosti a podporovat veřejnoprávní média. V této souvislosti chci apelovat na Evropskou službu pro vnější činnost, aby zvýšila finanční podporu pro její součást zvanou StratCom.

Tato činnost ovšem potřebuje větší finanční podporu. Bohužel výdaje na StratCom jsou v porovnání s ruskými mediálními výdaji nesrovnatelně menší.